greiða atkvæði um tillögu sem enginn veit hver er það veit enginn hvort hér er verið að greiða atkvæði samkvæmt þingsköpum um lengri fundartíma þingsins í dag eða eitthvað allt annað sem kemur þingsköpum ekkert við ég krefst þess herra forseti að tillagan verði lögð skriflega fram þannig að menn viti hvað hér er verið að greiða atkvæði um ég vil fá skriflega tillögu herra forseti og tel að samkvæmt hefðum lögum og almennum þingsköpum beri að verða við því ég krefst skriflegrar tillögu um þetta sem hér er verið að krefja þingmenn til að greiða atkvæði um svo hann viti þá um